I to jest warunek dobrych decyzji podejmowanych bezinteresownie, tak aby mieć na względzie całe społeczeństwo, całe państwo czy organizację, którą się reprezentuje, a nie jakieś partykularne interesy. Dlatego tym bardziej powinniśmy zawsze, kiedy jest to możliwe, podkreślać, iż gremia związane z Unią Europejską, Komisją Europejską i wszystkie inne związane z funkcjonowaniem organów, również w Parlamencie Europejskim, powinny działać, o ile to możliwe, jak najbardziej przejrzyście i jawnie. Dlatego też w pełni zasadne i słuszne są postulaty, aby również grupy ekspertów działały według tych rygorów w możliwie najdalej posuniętej jawności, transparentności. Aby wykluczyć ewentualne konflikty interesów, aby wykluczyć ewentualne działanie w imię partykularnych interesów, kiedy o tym nie wiemy i kiedy te działania mogą mieć wpływ na ważne decyzje dla całej Unii Europejskiej.